Aber eine Frage drängt sich auf Haben Migranten trotzdem Menschenrechte und Grundrechte, oder gilt das für Migranten nicht, sondern nur für Flüchtlinge?